Parler de revenu minimum non issu du travail nous sommes bien d'accord qu'il ne s'agit pas de salaire minimum est un véritable constat d'échec des politiques socio économiques de certains États, mais surtout de l'Europe.

Il s'agit donc d'un traitement des conséquences et non des causes. Cela est dramatique pour deux raisons, compte tenu d'abord du niveau de la crise actuelle, puisqu'on s'aperçoit que ce sont la pauvreté et l'exclusion qui pèsent sur la croissance et sur l'avenir de la protection sociale, ce qui est évidemment un problème absolu en matière de pérennisation des systèmes de protection sociale, mais surtout au moment même où nous abordons une nouvelle ère, celle du numérique, de la robotique et de la perte des emplois humains. La question à la Commission est simple quand comptez vous vous occuper enfin d'emploi? Quand comptez vous libérer les énergies, celles des entrepreneurs et celles de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure?